Seit Jahren bewegt die Situation in Griechenland die Menschen und heftige Diskussionen werden geführt, oft auf der Basis von undifferenzierten Urteilen. Das hat auch damit zu tun, dass das Meinungsbild gegenüber Griechenland stark von jenen geprägt ist, die die finanzielle Hauptlast der Rettungsmaßnahmen tragen.

Daher sind kritische Informationen aus Griechenland, die die Sicht der Betroffenen wiedergeben, unbedingt notwendig. Zudem braucht es auch eine objektive Einschätzung der Vorgänge. Es hat sich leider bewahrheitet, dass eine übertriebene und auf die Schmälerung des Staatseinflusses abzielende neoliberale Politik wie sie von der Troika betrieben wird nicht zu den versprochenen Resultaten führt. Ganz im Gegenteil, sie führt zu sozialen Verwerfungen mit unabsehbaren Folgen. Vor diesem Hintergrund muss die überfallsartige Schließung der staatlichen Rundfunkanstalt gesehen werden.